Avem nevoie de legislație clară, astfel încât cei care achiziționează pachetele turistice să beneficieze de măsurile corespunzătoare în diferite circumstanțe. De asemenea, este important ca, în cadrul contractelor privind pachetele turistice, toate clauzele să fie clare, să conțină coordonatele unui punct de contact unde călătorul poate solicita informații și sprijin și poate depune plângere în legătură cu orice neconformitate pe care o constată la fața locului. Regret faptul că nu este menționat că numărul de telefon trebuie să asigure prezența unui operator care să răspundă apelului în maxim 3 minute, și nu doar a unui robot telefonic.